où l'on montre à la fois les réussites et les échecs parce que, parfois, il y a aussi des échecs dans notre action.

Mimica et à la Commission le financement des opérations contre les populations soudanaises.